Valóban, itt most Málta van a porondon, ezzel együtt szerintem ez a vita azért mégiscsak az Európai Unióról kell, hogy szóljon. Azok a jelenségek, amiket mi itt most szóvá teszünk, ezek Európa nagyon sok országában vannak, és elképesztő milliárdokat von el az európai fejlődéstől, az európai adófizetőktől. Én éppen ezért tartom nagyon nagyon fontosnak, hogy ennek a mai vitának legyen az a fontos tanulsága, hogy nem csak egy országot kinézünk, és akkor ott minden vádat el lehet mondani, hanem az egész problémát összességében kell kezelni, mert amint mondtam, hogy Orbán Viktor Magyarországon százszor annyi

Például az állampolgársági program, amit Orbán kormánya folytat kizárólag és szigorúan offshore műveletek tárgya.